Herr Präsident! Der vorliegende Bericht, an dem alle Fraktionen intensiv mitgearbeitet haben, ist eine sehr gute Grundlage, auf der die Iran Politik der EU aufbauen kann. Die verschiedenen Aspekte der Auseinandersetzung mit der iranischen Regierung werden als eine gemeinsame Herausforderung angegangen das Atomprogramm und die Beziehungen des Iran zu seinen Nachbarn, die katastrophale Menschenrechtslage im Land ebenso wie die schwierige wirtschaftliche Situation. Die Arbeitslosigkeit ist enorm gestiegen, jeder vierte Iraner lebt unter der Armutsgrenze. Sie, verehrte Außenbeauftragte Ashton, müssen nun Konsequenzen aus dem Bericht ziehen. Wir Europäer dürfen nicht zusehen, wie Regimekritiker, Gewerkschafter, Frauenrechtlerinnen oder Andersgläubige inhaftiert, gefoltert und ermordet werden. Mit deutlich mehr Anstrengungen als bisher muss versucht werden, die Verantwortlichen für Menschenrechtsverbrechen auch gezielt durch Sanktionen etwa durch Einreiseverbote oder die Sperrung ihrer Konten unter Druck zu setzen. Der Europäische Auswärtige Dienst muss ebenfalls genau untersuchen, welche der wirtschaftlichen Sanktionen tatsächlich ihr Ziel erreichen und welche davon nur die iranische Bevölkerung treffen. Eine Politik der völligen Isolation führt in eine Sackgasse und wird auch von vielen in der iranischen Bevölkerung nicht unterstützt. Mit diesem Bericht hat das Parlament unmissverständlich klargestellt, dass ein demokratischer Wandel nicht militärisch von außen durchgesetzt werden kann. Wir müssen weiter an einer Double Track Strategie festhalten, in deren Rahmen wir das Gespräch suchen und gleichzeitig die Einhaltung universeller Rechte und internationaler Verträge unmissverständlich einfordern. In diesem Sinne ist auch die Forderung zu verstehen, eine EU Delegation in Teheran zu eröffnen, jetzt, nachdem der Europäische Auswärtige Dienst die Aufgaben der rotierenden Präsidentschaft der EU in Drittstaaten übernommen hat.